Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport intérimaire rendu par le Parlement européen, entièrement à charge contre la Pologne, n'a pour but que de mettre au pas les nations qui sortent du rang, confirmant l'uniformisation des nations que souhaite imposer Mme von der Leyen. Le déclenchement de la procédure de l'article 7 contre la Pologne constitue une humiliation, une atteinte inadmissible à sa souveraineté. L'argumentation juridique est de surcroît fragile sur plusieurs points. Un exemple parmi tant d'autres le rapport souligne la partialité des médias en Pologne. Mais, objectivement, dans quel pays au monde les médias seraient ils impartiaux?

L'arrestation de militants ne constitue pas une généralité. À l'heure actuelle, aux yeux du monde, Bruxelles donne l'image d'une Europe faible face à l'attitude belliciste d'Erdogan en Méditerranée orientale lequel s'est même payé le luxe de menacer directement la frégate française Courbet le 30 août dernier mais qui affirme avec un aplomb inouï que la situation en Pologne aura une incidence négative sur la situation des États membres.